Par ailleurs, Monsieur le Commissaire, je ne m'explique pas que vous ne preniez pas l'initiative qui vous est dévolue par l'article 105 de saisir le Conseil pour qu'une telle mission puisse être effectuée par la Banque centrale européenne.

Je tiens également à m'exprimer sur le dossier de garantie je ne comprends pas pourquoi la garantie qui est ainsi consentie n'est pas rémunérée? Sur un total d'environ 30 milliards de garantie qui est prévu, cela représenterait une perte de ressources pour le budget de l'Union entre 30 et 100 millions d'euros, et je ne comprends pas non plus, Monsieur le président du Parlement, pourquoi la Commission du contrôle budgétaire, dont c'est la compétence d'examiner les questions de la Banque européenne d'investissement, n'a pas été saisie pour avis sur cette question de la garantie accordée à la Banque européenne d'investissement.